Mulțumesc domnule președinte. Aș vrea să l întreb pe dl Karim dacă nu crede că ar fi trebuit subliniat mai mult în raportul domniei sale și faptul că, din păcate, în ultimii ani, în legislația propusă de Comisie, întâlnim tot mai mult acte delegate și acte de implementare. La actele delegate Parlamentul are doar un drept de veto nu putem modifica în niciun fel acel text și, din păcate pentru societățile comerciale și pentru cetățeni, este foarte dificil de urmărit aceste acte delegate. Cetățenii urmăresc regulamentele, directivele pe care le aprobăm în Parlamentul European și la Consiliu.